Souhlasím s tím, že se i ve spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji podařilo najít vyvážený kompromis a že naše rezoluce obsahuje řadu důležitých bodů spojených s Digitální agendou, které by měla Evropská rada vzít v potaz.

Jakožto zpravodaj telekomunikační části CEFU bych se chtěl zaměřit především na otázku vysokorychlostního internetu.

Proto potřebujeme další zrychlení rozvoje ICT a zvýšení investic do této oblasti. K tomu bude potřeba vzhledem k omezenému rozpočtu v rámci CEF mobilizovat i jiné veřejné zdroje. CEF by zde měl přitom sehrát důležitou roli díky nastavenému mechanismu výběru podporovaných projektů.